Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Ramon! Auch wenn ich jetzt versucht bin, in den Bereich der Religion einzusteigen, vor allem, weil hier mehrfach auf das Subsidiaritätsprinzip abgehoben wurde, ärgert es mich kontinuierlich, wenn dieses Prinzip aus der christlichen Sozialethik benutzt wird, um zu behaupten, wir wollen möglichst nichts auf europäischer Ebene. Dieses Prinzip sagt sehr klar, es soll alles auf der Ebene geregelt werden, wo es am besten geregelt werden kann, aber dann auf der niedrigst möglichen. Was wir doch gesehen haben, ist, dass genau die Frage der Finanzaufsicht bei den großen grenzüberschreitenden Institutionen an einem gemeinsamen Binnenmarkt eben nicht mehr nationalstaatlich funktioniert. Deshalb ist es schade, dass die Kollegen nicht mehr da sind, sonst hätte ich ihnen gerne noch etwas mehr christliche Sozialethik nähergebracht.

Das Parlament hat letzte Woche einen Last minute Kompromiss vorgeschlagen, und jetzt haben wir eine Interpretation, als seien die Punkte, wo wir signalisieren, da wären wir im Rahmen eines Kompromisses, der uns schwerfällt, bereit, uns nochmals zu bewegen, die werden jetzt für selbstverständlich gehalten, und jetzt wird an allen anderen Punkten nachverhandelt. Dahinter steht dann folgendes Denken Das Parlament wird schon zustimmen, weil ja alle wollen, dass am

Diese Methode wird scheitern.

Ich hoffe, dass dieses Signal auch vom abwesenden Rat verstanden wird, sonst wird das nämlich nächste Woche sehr ungemütlich für uns alle.